O dovedește frecvența crescută a întâlnirilor din ultimul an, precum și lansarea negocierilor pentru un nou acord de parteneriat și cooperare. Dar, pentru ca aceste relații să se dezvolte și mai mult, este nevoie ca autoritățile kazahe să își respecte angajamentele în domeniul reformelor democratice și drepturilor fundamentale ale omului. Câteva măsuri sunt esențiale din acest punct de vedere. În primul rând, trebuie anchetate neregulile semnalate de OSCE ODIHR cu prilejul alegerilor din ianuarie. În același timp, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura drepturile opoziției și libertatea presei. În acest context, doresc să salut și eu eliberarea recentă a Nataliei Sokolova și sper că va fi urmată și de alte gesturi similare. Nu în ultimul rând, trebuie elucidate evenimentele violente soldate cu pierderi de vieți omenești, care au avut loc în Janaozen în decembrie 2011. Autoritățile și au declarat, totuși, hotărârea de a cerceta faptele în mod transparent și cuprinzător, în cadrul unei comisii de anchetă. Trebuie să le încurajăm să depună toate eforturile necesare în acest sens. Aș fi dorit să o întreb pe dna Înalt Reprezentant, dacă ar fi fost prezentă, cum evaluează rolul Kazahstanului pe plan regional, în raport cu celelalte țări din Asia Centrală.